hæstvirtur forseti það þarf engan kjark til að gera það sem réttmætt er og fólki finnst vera réttlátt ef við ætlum að jafna lífeyriskjörin og jafna þau upp á við þá þarf engan kjark til þess ef við ætlum hins vegar að hafa réttindi af fólki og jafna niður á við réttindafólki sem árum og áratugum saman hefur setið við samningaborð og setið frammi fyrir þeim valkostum hvort það eigi að sætta sig við lakari laun og betri réttindi þetta er bara veruleikinn ef við ætlum að taka kjörin af því fólki skerða þau þá má segja að það þurfi einhvers konar kjark til þess við skulum muna það að við erum ekki að tala um þingmenn og ráðherra eins og gjarnan er vísað í þegar menn vilja á einhvern hátt koma óorði á lífeyrissjóði opinberra starfsmanna við erum að tala um strætisvagnabílstjóra við erum að tala um sjúkraliða slökkviliðsmenn hjúkrunarfræðinga kennara við erum að tala um það fólk sem starfar hjá hinu opinbera og það að slá því sífellt fram að þetta starfsfólk sé að fá réttindi frá skattgreiðendum lífeyrisréttindi þá er það alveg rétt á sama hátt er það að fá úr vasa skattborgarans þegar það fær greidd sín laun er það eitthvað slæmt er það slæmt ég bara spyr þetta eru tilraunir til að reka fleyg í raðir launafólks sem mér finnst vera rangt og því miður hefur borið á þessu á undanförnum árum við eigum sameiginlega að ráðast í það verk að jafna lífeyriskjörin í landinu mér finnst það vera grundvallaratriði að gera það við eigum að reyna að jafna þau hjá almennu launafólki up á við en ekki niður á við og það er í sjálfsvald sett aðilum á vinnumarkaði sem stýra stóru lífeyrissjóðunum að búa til samsvarandi kerfi og gert var á opinbera markaðnum í ársbyrjun nítján hundruð níutíu og sjö að búa til sjóð með breytilegu iðgjaldi það er ekkert sem stendur í vegi fyrir því að það sé gert